Herr Präsident! Die MiFID II Richtlinie, Herr Kommissar Barnier, ist in der Tat ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Effizienz auf den Finanzmärkten. Damit sich alle Finanzakteure an die Spielregeln halten, muss eine effektive Aufsicht gesichert sein. Völlig zu Recht fordert der exzellente Bericht meines Kollegen Markus Ferber eine Verschärfung des Anlegerschutzes. Verhindert werden muss, dass Kunden durch fehlerhafte Beratung große Risiken eingehen. Durch Offenlegung aller Informationen können sie die für sie günstigste Anlagestrategie wählen. Produkte mit hohem Spekulationsfaktor müssen von vornherein klar erkennbar sein. Auch der Hochfrequenzhandel ist deutlich strenger zu regeln. Solchen Transaktionen in Schallgeschwindigkeit, bei denen es zu keinen nennenswerten Geschäften kommt, ist ein Riegel vorzuschieben. Die geplanten Mindesthaltefristen von 500 Millisekunden für Orders sind richtig. Sie gewährleisten, dass das ständige Platzieren und Stornieren von Orders auf ein Minimum beschränkt wird. Und wenn die Aufträge unerfüllt storniert werden, nur um Preise hochzutreiben, dann müssen die Händler gefälligst zur Kasse gebeten werden. Ich begrüße den erreichten Kompromiss zu den Positionslimits, also zur Höchstzahl von gehaltenen und risikoreichen Finanzkontrakten. Er ermöglicht, dass das ausufernde Spekulieren mit Rohstoffen in vernünftige Bahnen gelenkt wird. Kein Zweifel wir brauchen Rohstoffe, um unsere Industrien mit notwendigen Produktionsmitteln zu versorgen. Was wir aber definitiv nicht brauchen, sind Wetten, welche die Lebensmittel und Produktionspreise drastisch in die Höhe treiben. Auch hier müssen klare Grenzen gesetzt werden.